skýrslu nefndar um flutningskostnað útgefinni af samgönguráðuneytinu árið tvö þúsund og þrjú þar sem fram kemur að heppilegasta leiðin til að jafna flutningskostnað sé að taka upp beina flutningsstyrki til þeirra atvinnugreina sem eiga undir högg að sækja staðsetningar sinnar vegna annars með hvaða hætti öðrum hyggst ráðherra beita sér fyrir úrlausnum á jöfnun flutningskostnaðar á landsbyggðinni frú forseti mér finnst mjög sanngjarnt að spyrja hæstvirtan núverandi samgönguráðherra um þetta mál því að svo oft hefur hann komið hér í ræðustól á undanförnum árum til að tala um hversu brýnt það sé að jafna flutningskostnað í landinu hann hefur skammað sitjandi ríkisstjórn fyrir sleifarlag í þeim efnum sem ég hef reyndar tekið undir og nú eru málin komin í hans hendur ég vil þá vitna til þess að það stendur að vísu í frumvarpi til fjárlaga fyrir næsta ár að gert sé ráð fyrir jöfnun flutningskostnaðar á vöruflutningum til vestfjarða upp á hundrað fimmtíu milljónir króna tímabundna fjárveitingu þar sem gert er ráð fyrir að þær greiðslur komi til flutningsfyrirtækjanna en ekki beint til einstakra viðskiptavina og komi svo bónusafsláttur við þau kjör sem þar er um að ræða þetta er algjör stefnubreyting frá því sem verið hefur og það væri líka fróðlegt að inna hæstvirtan ráðherra eftir því hvernig það á að koma til framkvæmda sú krafa sem hefur verið hvað sterkust úti um land er að gripið verði til aðgerða til jöfnunar á flutningskostnaði þær aðgerðir eru þekktar í nágrannalöndum okkar þar sem litið hefur verið á þetta sem eina brýnustu aðgerðina til að jafna búsetuskilyrði atvinnuskilyrði og svo framvegis og þær aðferðir sem ég nefndi áðan og getið er um í skýrslunni frá samgönguráðuneytinu fyrir árið tvö þúsund og þrjú eru þekktar er getið flutningur frá reykjavík til selfoss kosti átta þúsund sjö hundruð fimmtíu og fimm krónur á tonnið tuttugu og sex þúsund átta hundruð krónur til patreksfjarðar þrjátíu og fjögur til þrjátíu og fimm þúsund krónur til ísafjarðar og fjörutíu og eitt þúsund krónur til þórshafnar við sjáum því að fátt er brýnna en taka á þessari jöfnun fluningskostnaðar nú stöndum við frammi fyrir enn meiri hækkun á olíu og það kemur vafalaust fram í þessu að lokum væri líka fróðlegt að spyrja hæstvirtan ráðherra um eimskip sem nú ætlar að fara að bæta rukkunina hjá sér og rukka fyrir heimakstur úti um land